Guardo el del asesino de Orlando en el despacho y me preguntan por qué. No quiero olvidar el rostro de la banalidad y de la crueldad en estos tiempos en internet. Yo no creo que nadie tenga dudas sobre la necesidad de impedir y detener la capacidad de acción y expansión de las organizaciones terroristas. Ahora bien, para vencer al terrorismo y los distintos fanatismos violentos de estos tiempos, la prevención es tan importante como la inteligencia policial o la actividad judicial. Debemos ser capaces de cuestionar eficazmente una lógica política que camina sobre el sufrimiento humano y para ello lo más importante en el largo plazo es desactivar el odio, la deshumanización

Por otra parte, la ideología que recluta a los fanáticos también genera otras formas de odio. Por tanto, combatir los delitos y conseguir la prevención resulta crucial, y no es fácil. Los jóvenes necesitan obtener ideas que prevengan la legitimación de la violencia contra los demás. Necesitan prevenir la tentación de odiar a otros colectivos humanos, sean estos inventados o reales prevenir la tentación de ver como enemigos a los propios vecinos, a su propia familia. En este mundo globalizado, bajo el dominio de las tecnologías de la comunicación, ha cambiado nuestra forma de percibir la realidad. Especialmente las nuevas generaciones deben desarrollar una visión propia pero coherente de lo que significa la dignidad y humanidad de cada persona. Por eso, agradecemos las nuevas medidas de la Comisión, puesto que la estrategia de la Unión Europea aprobada en el año 2005 había quedado obsoleta y los yihadistas europeos están estadísticamente sobrerrepresentados entre los que van a entrenarse desde cualquier sitio del mundo. Los expertos insisten en relacionar los estudios de calidad sobre el fenómeno de la radicalización violenta con la elaboración de políticas públicas. Los expertos, las autoridades locales y los ciudadanos nos piden que no nos quedemos en una retórica de limitada efectividad.